Ich habe mich nicht auf die Mutterschaftsthematik beschränkt. Ich habe generell festgehalten, dass wir diese Linie ein soziales Europa so zu gestalten, dass wir ohne Verletzung der Subsidiarität, also bei Beibehaltung nationaler Verantwortung für Beschäftigungspolitik im nationalen Arbeitsmarkt, für Sozialpolitik im nationalen EU Mitgliedstaat dazu verwenden können, selbstverständlich ein soziales Europa weiterzuentwickeln, und diese Vorschläge der Kommission sind genau so. Wir werden das konstruktiv, aber auch kritisch, besonders hinsichtlich nationaler Souveränität, und sehr intensiv im Beschäftigungs und Sozialausschuss